registrul cu numele pasagerilor. Consider că este important să știm modul în care prezentele și viitoarele acorduri internaționale de acest fel vor fi aliniate la noul pachet privind protecția datelor.